Odnośnie do funduszu chciałbym powiedzieć, że powinien on dawać szansę nie tylko wielkim koncernom, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom.